herra forseti þetta snýr að þessu sem háttvirtur þingmaður ræddi og vitnaði til ummæla minna um afganistan og spurninguna um það hvort þar væri að nást einhver umtalsverður árangur ég nefndi það sérstaklega að svona fyrstu eitt tvö missirin eftir að ró virtist komast á í kjölfar árásanna eða innrásarinnar í afganistan tvö þúsund og eitt batt maður vonir við að það væru virkilega að skapast forsendur fyrir uppbyggingu í landinu og einhverjum sæmilegum stöðugleika og friði þær vonir hafa dvínað mjög hratt að undanförnu ég er ekki einn um þá skoðun

og sú umræða hefur verið að þyngjast í ýmsum nágrannalöndum og tengist jafnvel umræðu um að menn kveðji heim liðsafla sinn þar vegna þess að þetta sé vonlaust fúafen sem menn séu að sökkva dýpra og dýpra í talibanar og þeirra hugmyndafræði eru auðvitað eitthvað sem við höfum öll hina megnustu skömm á ekki síst kvennakúguninni og það sem þeir standa fyrir en þar er um árekstur ólíkra menningarheima og hugmyndafræði eða trúarbragða að ræða sem er nú stærra mál en svo að við leysum hér í stuttu andsvari veruleikinn er hins vegar sá að það var ráðist á þetta fátæka land og stór hluti íbúanna upplifir hina erlendu aðila sem innrásaraðila í landið og það eru kenningar margra á lofti um að þetta séu fyrir fram dauðadæmdar og vonlausar aðstæður og það muni enda svo að nato fari og liðsafli þeirra og sá liðsafli sem bandaríkjamenn hafa á eigin forsendum í afganistan því að þeir treysta nú ekki nato fyrir öllu saman og halda eigin her að hluta til í landinu muni síst fara betur út úr þessum hildarleik en rússar fóru á sínum tíma